um fyrirkomulag þinghaldsins í dag vill forseti geta þess að að loknum óundirbúnum fyrirspurnum fer fram atkvæðagreiðsla um annað til þrettánda dagskrármálin um klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi fer fram umræða utan dagskrár um stöðu tollgæslu og lögreglumál á suðurnesjum málshefjandi er háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir dómsmálaráðherra björn bjarnason verður til andsvara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 umræðum um dagskrármálin er lokið